Es möge jeder einmal an diese Grenzen fahren und sehen, was Bulgarien und Rumänien an massiven Anhebung der Standards, Weiterbildungen und Fortbildungen durchgeführt sowie an Maßnahmen ergriffen haben, um die Außengrenzen zu sichern. Dies wird hier nach meinem Dafürhalten deutlich unterschätzt. Als zweites Das Thema Korruption wird immer wieder angesprochen und auch das Thema organisierte Kriminalität. Ich halte es für richtig, die Themen anzusprechen, und ich halte es auch für richtig, innerhalb Schengens massiv gegen Korruption und organisierte Kriminalität vorzugehen. Dies allerdings alleine Bulgarien und Rumänien ins Gepäck zu geben, ist falsch. Wir haben auch innerhalb der Schengen Länder bereits erhebliche Probleme in diesen Bereichen. Deshalb verlange ich in diesem Zusammenhang, aber auch in Bezug auf die Sicherung der Außengrenzen nachdrücklich eine Evaluierung des Schengen Bestands innerhalb aller Mitgliedstaaten, weil es notwendig ist, abzusichern, dass alle Schengen Staaten den Bestand erfüllen und nicht nur diejenigen, die beitreten wollen. Wir brauchen dauerhafte Sicherung, und nicht nur kurzfristige Forderungen gegenüber zwei Mitgliedstaaten.